Il Parlamento ha sempre fatto sentire forte e alta la sua voce per difendere l'indipendenza di Cipro e per far rispettare il diritto sempre e comunque, anche a un paese candidato quale è la Turchia.